Zakładanym celem synergii między Horyzontem 2020 a funduszami strukturalnymi było umożliwienie niektórym państwom członkowskim wykorzystanie funduszy do osiągnięcia doskonałości naukowej, by mogły w pełni wykorzystać potencjał Horyzontu

2020. Efektywna synergia to efekt działania po stronie państw członkowskich, ale również Komisji Europejskiej, która reguluje kwestie związane z dopuszczalnym poziomem pomocy publicznej i audytem implementowanych rozwiązań. Oprócz różnic w poziomie dofinansowania między Horyzontem 2020 a funduszami odmienne są również wymagania konkursowe, kryteria ewaluacji oraz to, w jakim języku składane są aplikacje. Narzędzie pieczęć doskonałości nie działa w zakładanym stopniu, co jest spowodowane brakiem adaptacji istniejących regulacji przez Komisję Europejską.

Dlatego też oczekujemy od Komisji konkretnych propozycji koniecznych zmian, żeby ten cel, o którym pan komisarz mówi, został osiągnięty.